Opredelitev ustnega ali pisnega odgovora. Hvala za besedo, gospod, podpredsednik, spoštovani zbor! Bolnišnične okužbe veljajo za enega večjih javnozdravstvenih problemov v svetu in Evropi, seveda tudi v Sloveniji. Ni jih mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa zelo uspešno in tudi zelo poceni znižujemo njihovo pogostnost. Zadnja slovenska raziskava, ki je bila izvedena leta dva tisoč ena, je pokazala, da je bilo na dan raziskave v vseh slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo šest celih štiri odstotka bolnikov, ki so imeli bolnišnično okužbo. Največkrat se pacienti okužijo zaradi slabe higiene rok zdravstvenega osebja, od zdravnikov do medicinskih sester in drugih. Ker si rok ne razkužujejo redno in ne ob vsakem stiku s pacientom. Redna higiena in razkuževanje rok pa sta tudi najcenejša ukrepa za preprečevanje bolnišničnih okužb. Ko sem v začetku leta dva tisoč ena takratnemu ministru za zdravje doktor Dušanu Kebru prvič postavil to vprašanje, sem navedel podatek, da zaradi bolnišničnih okužb v slovenskih bolnišnicah na letni ravni umre od štiristo do šesto pacientov. Tej navedbi minister ni oporekal. To je nekajkrat več kot vse nesreče s smrtnim izidom v, prometu na letni ravni. Rezultate rezultati raziskave, ki je bila v zvezi z bolnišničnimi okužbami opravljena leta dva tisoč ena, so bili porazni. Takrat je bila tudi nacionalna komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb, ki naj bi kot neodvisna institucija Ministrstvu za zdravje poročala in predlagala ukrepe za izboljšanje stanja v boju proti okužbah. Po takratnih ocenah strokovnjakov bi lahko okužbe omejili na skandinavsko raven, ki je najnižja v Evropi šele po več kot desetih letih. Prav zaradi tega gospodu ministru predlagam, da uvede novo raziskavo na državni ravni, ne samo v bolnišnicah, temveč tudi v domovih za starejše, da bomo videli, ali so ukrepi za obvladovanje bolnišničnih okužb izboljšali stanje na tem področju. To je namreč tudi eden izmed najpomembnejših kazalnikov kvalitete zdravstvene oskrbe v bolnišnicah. Danes namreč nimamo uradnega podatka, koliko pacientov zaradi tega umre v posamezni bolnišnici. Govorimo pa o več kot nekaj sto nepotrebnih smrti pacientov. Glede na povedano gospoda ministra sprašujem, kaj bo storil na tem področju, kakšni so oziroma bodo ukrepi za zmanjšanje bolnišničnih okužb v slovenskih bolnišnicah in domovih za ostarele. Ker je minister odsoten, prosim, da mi odgovori na naslednji seji državnega zbora, ko bodo na vrsti odgovori na poslanska vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako se bo tudi ...